Herr Präsident! Es geht ganz einfach darum, dass wir uns verpflichtet haben, gewisse Programme durchzuführen. Wir haben sie genehmigt, wir haben sie kontrolliert, jetzt geht es darum, sie auch zu bezahlen. Sie werden mit Sicherheit bezahlt, die Frage ist nur wann.

Es ist extrem wichtig, der europäischen Bevölkerung zu zeigen, dass die europäischen Programme tatsächlich einen Mehrwert generieren. Gerade in Zeiten einer Krise, wenn Haushaltsdefizite vorhanden sind, brauchen wir ein positives Wirtschaftsleben, und gerade aus diesem Grund ist es wichtig, hier eine Einigung zu finden, und zwar vor allem bei jenen Programmen, die neue Jobs schaffen und uns ein entsprechendes Wachstum